Podpořím tento materiál, považuji jej za velmi dobrý. Už to zde bylo řečeno, investice do tohoto obranného fondu povede k větší obranyschopnosti Evropy, posílí evropský průmysl, bude to mít dopad i na evropské ekonomiky, to jsou další výhody. Na druhou stranu zde jasně říkám, že do budoucna rozvoj těchto aktivit nesmí ohrozit naši spolupráci v rámci NATO. Tento projekt nesmí být do budoucna konkurencí vůči NATO, které my v České republice považujeme za základ evropské kolektivní bezpečnosti.